Hier gab es ja schon eine Informationszusammenfuhr von militärischen und zivilen Informationen.

Ich denke, wir sollten die militärischen und die zivilen Instrumente klar trennen. Aber wieso ich jetzt eigentlich noch etwas sagen wollte, ist vor allem, weil der Herr Kollege es noch angesprochen hat. Und da möchte ich schon noch einmal betonen, was mich sehr, sehr bedenklich stimmt, ist, dass zum Beispiel die ungarische Jobbik Partei im Burgenland bei uns in Österreich einen Aufmarsch gemacht hat, und zwar mit Karabinergewehren und aufgesetzten Bajonetten. Ich denke nicht, dass das irgendwie in einer Form akzeptabel ist.